Voorzitter, commissaris, de maakindustrie blijft belangrijk, ook in de kenniseconomie van nu en van straks. Het blijft essentieel om hoogwaardige productie in Europa te behouden en deze is tegelijkertijd de kurk waarop kennis en kunde van velen in onze landen drijven en onze concurrentiekracht ontwikkeld blijft.

We hebben in Europa topkennis op vele terreinen. Ik denk aan de energiesector, de ruimtevaart of de automobielindustrie, die draait als een fluit op dit moment.

Geen Europees veto, dat zijn de aandeelhouders, dat zijn de toezichthouders, maar toch heel belangrijk om als Europa daar goed naar te kijken.

Het wordt vervolgd.